Man braucht nur Zeit, deshalb lassen Sie uns auch den Donnerstagnachmittag. Man braucht den richtigen Präsidenten, der streng und flexibel zugleich ist. Dann hat man ein lebendiges und interessantes Plenum.